À un moment donné, il y a un retrait, mais nous sommes dans une situation de vide juridique. Alors j'aimerais comprendre quelle est la jurisprudence en la matière et pourquoi, alors que le formalisme a été préservé effectivement, il y eu un retrait, mais tout ce qui a été fait d'un point de vue formel est régulier et nous sommes dans un vide juridique pourquoi vous reculez sur cette motion de censure sur les perturbateurs endocriniens. Je trouve qu'il est un peu dommage que nous n'allions pas dans cette voie parce que la résolution n'a pas cette portée contraignante. J'espère que notre Parlement n'est pas sous influence dans ce domaine là.